Ne nous faisons pas d'illusions, c'est un des dossiers le fait de remettre un peu d'ordre dans la concurrence fiscale en Europe sur lesquels se joue la confiance des citoyens européens dans l'Union européenne. Après les révélations qui portaient, notamment, sur l'ampleur du système des rescrits fiscaux au Luxembourg et dans d'autres États membres, nous sommes dans une situation de perte de confiance. À juste titre, donc, le texte que vous poussez sur l'échange d'informations est bienvenu. Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, en tant que présidente de l'intergroupe de lutte contre la pauvreté, c'est que l'OCDE l'a montré dans une étude du mois de mai dernier la lutte contre les inégalités passe par une meilleure redistribution. Si nous continuons à nous dérober mutuellement la matière fiscale, il ne peut pas y avoir de lutte contre les inégalités.